frú forseti ég ári hér fyrir tillögu til þingsályktunar um framleiðslu köfnunarefnisáburðar hér á landi flutningsmenn þessarar tillögu eru auki mín þeir háttvirtir þingmenn vinstri grænna álfheiður ingadóttir atli gíslason björn valur gíslason varaþingmaður

nú ráðherra og háttvirtur þingmaður árni þór sigurðsson tillögugreinin hljóðar svo alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hefja nú þegar könnun á hagkvæmni og möguleikum á að hefja að nýju framleiðslu á köfnunarefnisáburði hérlendis með það að markmiði að tryggja öryggi og hagkvæmni í íslenskum landbúnaði og nýta innlenda orkugjafa og starfskrafta til innlendrar framleiðslu á áburði

og að ríkið geti komið beint að henni ef þess er þörf til að tryggja málinu öruggan framgang ríkisstjórnin ljúki athugun sinni og skili greinargerð ásamt tillögum til alþingis eigi síðar en fyrsta mars tvö þúsund og níu eins og stendur hér í tillögu greininni það er að vísu farið að styttast í fyrsta mars en þessi tillaga var lögð fram einmitt á fyrstu dögum þings nú í október þannig að þó að það veðri eilítið síðar en fyrsta mars er samt alveg ljóst að brýnt er að þessari könnun sem hér er lögð til

innlend framleiðsla á áburði hófst árið nítján hundruð fimmtíu og fjögur þegar áburðarverksmiðjan í gufunesi síðar áburðarverksmiðja ríkisins hóf starfsemi sína en hún var stofnuð árið nítján hundruð fimmtíu og tvö og fjármögnuð með marshallaðstoðinni áburðarverksmiðjan framleiddi köfnunarefnisáburð sem gekk undir nafninu kjarni áburðarverksmiðju ríkisins var breytt í hlutafélag samkvæmt lögum númer áttatíu og níu nítján hundruð níutíu og fjögur um stofnun hlutafélags um áburðarverksmiðju ríkisins eftir hlutafélagavæðinguna var áburðarverksmiðjan þó enn að fullu í eigu ríkisins sem hafði einkarétt til framleiðslu og sölu á áburði fram til fyrsta janúar nítján hundruð níutíu og fimm þegar innflutningur áburðar varð frjáls í framhaldi af aðild íslands að evrópska efnahagssvæðinu allt hlutafé í áburðarverksmiðjunni var síðan selt til einkaaðila árið nítján hundruð níutíu og níu og frá árinu tvö þúsund og eitt var áburður ekki lengur framleiddur hér á landi heldur eingöngu fluttur inn þetta er í sjálfu

fyrir framleiðslu landsmanna voru einkavædd og síðan seld og síðan í kjölfarið lögð niður og varan flutt inn sala á áburðarverksmiðja ríkisins á sínum tíma var nánast gjöf og markar að vísu sorglegan enda þá á öflugri og góðri framleiðslu sem vr í áburðarverksmiðja ríkisins í gufunesi og þó svo að tímarnir krefðust þess að hún yrði flutt frá þeim stað sem hún þá var var þörfin engu að síður fyrir hendi og hefði verið nær að flytja hana á hentugri stað frekar en að selja hana og síðan loka áburðarverksmiðjan í gufunesi framleiddi um tuttugu og fjögur þúsund tonn árlega fyrst um sinn en framleiðslan fór vaxandi og var árið nítján hundruð níutíu og níu orðin sextíu og fimm þúsund tonn áburður var þá seldur nær eingöngu í heildsölu til kaupfélaga og verslunarfyrirtækja áburðarverksmiðjan notaði að meðaltali um hundrað fjörutíu gwh af orku á ársgrundvelli meðan hún starfaði köfnunarefnisáburður eða ammóníumnítratáburður er framleiddur með rafgreiningu vatns í vetni og með hreinsun köfnunarefnis úr andrúmsloftinu í sérstöku ferli þessum tveimur frumefnum er síðan blandað saman við háan þrýsting til þess að mynda ammóníak og framleidd saltpéturssýra úr ammóníakinu áburðurinn sjálfur ammóníumnítrat er síðan framleiddur úr blöndu af saltpéturssýru og ammóníaki frá því að efnaframleiðslu á köfnunarefnisáburði var hætt árið tvö þúsund og eitt hefur áburður fyrir íslenskan markað verið innfluttur og heimsmarkaðsverð farið hratt vaxandi síðustu missiri mikil spenna hefur verið á áburðarmarkaði og stafar hún meðal annars af aukinni eftirspurn eftir matvælum og aukinni áherslu á lífrænt eldsneyti sem meðal annars er framleitt úr repju og maís þannig hafa milljónir hektara akurlendis í evrópu verið teknir til ræktunar auk þess sem kína og indland hafa stóraukið matvælaframleiðslu og áburðarnotkun sína því hefur eftirspurn eftir áburði aukist verulega en framboð ekki fylgt eftir og verð áburðar stórhækkað auk þess hafa gengissveiflur íslensku krónunnar haft áhrif á verðlag til bænda sem dæmi má nefna að áburðarverð hérlendis hefur hækkað um allt að sjötíu til áttatíu prósent

nánari skilgreiningar sem fylgja hér því er ljóst að verðhækkanir á áburði koma íslenskum bændum verulega illa og þykir því rétt að skoða hagkvæmni þess að hefja aftur innlenda framleiðslu á áburði hér er því gert að tillögu að ríkisstjórnin kanni möguleika og hagkvæmni þess að hefja framleiðslu köfnunarefnisáburðar hér á landi með innlendri framleiðslu á köfnunarefnisáburði er hægt að tryggja betur sjálfsforræði íslands í landbúnaði og tryggja bændum hagstæðari kjör nú þegar innfluttur áburður hefur hækkað verulega í verði þá er innlend framleiðsla eftirsóknarverð þar sem hún getur leitt til aukinnar samkeppnishæfni og lægri framleiðslukostnaðar innlendrar matvælaframleiðslu og þannig meðal annars stuðlað að lægra matvælaverði til neytenda auk þess er ljóst að flutningar á áburði milli landa og heimshluta veldur verulegri orkueyðslu og mikilli losun koltvísýrings út í andrúmsloftið því er ekki síður mikilvægt af umhverfisástæðum að flutningsleiðir séu sem stystar en innlend áburðarframleiðsla mundi einmitt tryggja það reynist íslensk áburðarframleiðsla hagkvæm meðal annars með tilliti til kostnaðar orkuöflunar umhverfisþátta og eflingar matvælaöryggis er eðlilegt að ríkið komi beint að fjármögnun verkefnisins í samstarfi við sveitarfélög fyrirtæki og félög bænda og einstaklinga ef það er nauðsynlegt til að tryggja framgang málsins frú forseti með þessari þingsályktunartillögu eru síðan fylgiskjöl sem sýna bæði áburðarnotkun á íslandi og hversu mikil áhrif hækkun verðs á á burði hefur á framleiðslukostnað og sjálfbæra stöðu íslensks landbúnaðar til viðbótar þessu frú forseti það varð jú mikil hækkun á áburði á milli áranna tvö þúsund og sex til tvö þúsund og átta sjötíu til áttatíu prósent hækkun þar á milli nú fyrir árið í ár virðist þessi hækkun enn hafa haldið áfram og samkvæmt þeim tölum sem nú liggja fyrir um hugsanlegt verð á áburði erum við að tala kannski um allt upp í þrjátíu prósent hækkun á milli áranna tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu þetta getur þýtt fyrir landbúnað á íslandi ef notkun er svipuð og verið hefur um átta hundruð milljóna króna bara hækkunin sem væri að koma til framkvæmda á þessu ári ef svo fer

í þeirri erfiðu fjárhagsstöðu sem þeir eru eins og önnur fyrirtæki og önnur starfsemi hér á landi er þessi áburðarverðshækkun þeim mjög þung í skauti þeir hafa kallað eftir einmitt aðgerðum af hálfu ríkisins til þess að og spurt hvað eigum við á gera við höfum ekki fjármagn við fáum ekki lánsfé á viðunandi kjörum til þess að kaupa áburð í ár og stöndum frammi fyrir geigvænlegum erfiðleikum hvað það varðar það er alveg ljóst að það verður að koma til móts við þessa stöðu íslensks landbúnaðar nú í ár og næsta ár til að tryggja hér landbúnaðarframleiðslu matvælaframleiðslu atvinnustarfsemi sem tengist landbúnaðinum því að fátt er okkur mikilvægara nú á þessum tímum en að tryggja stöðu íslensks landbúnaðar þegar til framtíðar er litið er brýnt einmitt að við verðum hér sem mest sjálfbær um þær vörur sem við þurfum í okkar matvælaframleiðslu eins og framleiðslu áburðar og tryggja tilvist íslensks landbúnaðar hvað það góðar landbúnaður og landbúnaðarframleiðsla á mikla möguleika hér á landi nú og hefur aldrei eða sjaldan verið einmitt mikilvægari þannig að við þurfum að tryggja ekki aðeins góðan framgang hefðbundins landbúnaðar heldur einnig líka að styrkja og efla lífræna og vistvæna

þetta allt eigu við nú að leggja höfuðáherslu á við eigum líka orku sem væri vel nýtt í því að reisa áburðarverksmiðju ég vil minnast hér á til dæmis blönduvirkjun þar sem raforkan fer burt úr héraði í fjarlæga landshluta til álframleiðslu væri ekki nær að rafmagnið einmitt sem framleitt er í blönduvirkjun eða hluti þess færi til að byggja til dæmis færi í áburðarverksmiðju í nágrenni blönduóss á því svæði þetta er nú nefnt hér án þess að staðarvalið í sjálfu sér fyrir áburðarverksmiðju sé neitt meginmál í þessu aðalatriðið er að þessi könnun fari fram með það að markmiði að það verði stefnt að því reynist þess nokkur kostur að hér verði reist áburðarverksmiðja og þá verði jafnframt fundið út hvort það yrði þá hagkvæm ein eða fleiri um landið það hefur fleygt fram tækni á þessum sviðum og möguleikum og þess vegna getur einmitt verið rétt að það verði minni áburðarverksmiðjur en á fleiri stöðum á landinu til þess að auka hagkvæmnina í þeirri framleiðslu frú forseti ég tel að þessi tillaga um að við hefjum aftur áburðarframleiðslu hér á landi sé gríðarlega mikilvæg þess vegna legg ég áherslu á að þetta þingmál fái sem skjótastan og góðan framgang og góðar undirtektir af hálfu þingsins ég legg til að þessu máli sé vísað til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar og vænti þess að nefndin og þingið muni afgreiða málið hratt og vel þannig að hægt sé að koma að þeim athugunum sem þarf til að hægt sé að hefja framkvæmdir á áburði hér á landi mér er kunnugt um að á fleiri en einum stað eru einmitt nú þegar slíkar kannanir í gangi menn eru að kanna möguleika á áburðarframleiðslu og því einmitt mikilvægt að hið opinbera komi strax að og styðji aðföng og styðji við þær kannanir og við þær athuganir ef það mætti verða til þess að flýta því að við gætum hafið köfnunarefnisframleiðslu hér á landi á ný það mundi verða mikill stuðningur fyrir íslenskan landbúnað innlenda matvælaframleiðslu og líka fyrir íslenskt þjóðarbú og einmitt möguleikarnir í íslenskum landbúnaði eru aldrei meiri en nú þess vegna er brýnt að við styðjum að því á